Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Dzisiejsza debata dotyczy przyszłej perspektywy finansowej po roku 2020. Ale trzeba zauważyć, że dla Parlamentu Europejskiego ta debata ma bardzo poważne znaczenie i nie ma tylko charakteru pewnej analizy czysto finansowej. Parlament Europejski z bardzo dużą uwagą śledził podejście Komisji Europejskiej do kwestii przyszłych finansów i dlatego dla nas bardzo ważnym było przedstawienie propozycji przyszłości finansów przez przewodniczącego Komisji i słynnych pięciu scenariuszy. Spodziewaliśmy się, że propozycja Komisji będzie politycznym wyborem któregoś z tych scenariuszy tym bardziej, że w poprzedniej perspektywie jeszcze dzisiaj trwającej podstawą do wyliczeń była strategia 2020, więc spodziewaliśmy się, że zaprezentowane wyliczenia będą konsekwencją przyjęcia określonego modelu Unii Europejskiej. To się nie stało ani w Komisji, ani w Radzie, ani również w Parlamencie, w związku z czym dyskusja na temat wieloletniej perspektywy tak naprawdę stała się dyskusją o modelu Unii Europejskiej i dzisiaj ma zupełnie wyjątkowe znaczenie. Parlament Europejski przedstawił swoje stanowisko wstępne kierując się zresztą wcześniejszymi stanowiskami Komisji w marcu roku 2018, wyprzedzając jakby stanowisko Komisji Europejskiej przedstawione w maju. Bardzo dokładnie zapoznaliśmy się z propozycją Komisji Europejskiej i stwierdziliśmy, że ta propozycja, jeżeli chodzi o wielkość budżetu, przez Parlament Europejski nie jest akceptowalna, ponieważ uważamy, że ta wielkość budżetu nie pozwoli na zrealizowanie zadań. Natomiast Parlament Europejski wyraźnie zgodził się z Komisją Europejską, jeżeli chodzi o kilka elementów proponowanych w wieloletniej perspektywie finansowej, w swoim stanowisku, które zostało przedstawione już po prezentacji Komisji Europejskiej. Po pierwsze, Parlament Europejski zgodził się z tym, iż należy wziąć pod uwagę nowe zadania, które będą wymagały finansowania po roku 2020, a więc sprawy dotyczące obronności, ochrony granic, systemu azylowego. Parlament Europejski zgodził się, jeżeli chodzi o konstrukcję przyszłego budżetu, o nowy sposób podziału polityk, ale również funduszy, i w związku z tym potraktował to jako punkt wyjścia do dalszej rozmowy. Parlament Europejski również zgodził się z tym, że dzisiejsze wyzwania stojące przed Unią Europejską powodują, że musimy zwiększyć nakłady na badania naukowe, na działania związane z wymianą poprzez Erasmus, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, i co do tego Parlament przedstawił swoje propozycje zwiększające wydatki. Parlament natomiast nie zgadza się z finansowaniem nowych zadań poprzez redukcję starych, tzw.

Parlament swoją propozycję przedstawia w sprawozdaniu, pokazując tym razem dokładne wyliczenia i przetłumaczenie na język konkretnych rozwiązań finansowych naszego generalnego stanowiska dotyczącego wielkości budżetu, a więc 1,3 dochodu narodowego brutto. To jest stanowisko wyjściowe Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski jest gotów do negocjacji, jest gotów do szybkich działań, które mogłyby spowodować zakończenie prac we właściwym terminie.